Az egyik, hogy felmerült e Önökben, hogy az élelmiszert és a mezőgazdaságot ki kellene vonni a globális szabadkereskedelem hatálya alól, és helyébe az élelmiszer önredelkezéshez való jogot mint alapelvet állítani, amelynek lényege a helyi termelés, helyi értékesítés, helyi feldolgozás. A második kérdésem, hogy hajlandóak lennének e, hogy ha én ezt megszervezem, leülni a legérintettebbeknek a gazdáknak a képviselőivel egyfelől Európából, például a saját országomból, Magyarországról, de más Európai Uniós országból is, illetőleg a harmadik világból, az úgynevezett fejlődő országokból, szegény országokból,

Kíváncsiak e Önök az ő tapasztalataikra azzal kapcsolatban, hogy hogyan teszi egyre szegényebbekké és kiszolgáltatottabbakká a kistermelőket, kisgazdákat a globális szabadkereskedelem, amelyet az Európai Unió továbbra is annyira éltet.